Pre autoritatívne režimy však otvorený necenzurovaný prenos informácií predstavuje vážnu komplikáciu pri ovládaní spoločnosti. Preto treba prirodzene očakávať, že takéto režimy sa pokúsia v rámci svojej regionálnej pôsobnosti obmedziť otvorenosť digitálneho priestoru a ovládnuť tok informácií tak, aby vedeli ovládať spoločnosť, ktorú spravujú.

Myslím si však, že musíme v zahraničnej politike predovšetkým pôsobiť na tieto režimy, usilovať sa ich presvedčiť o tom, že spoločnosť sa má vyvíjať slobodne, a takýmto spôsobom bude aj čínska spoločnosť slobodnejšia a bezpečnejšia.